Násilie páchané na vlastných obyvateľoch, ich ožobračovanie, väznenie a mučenie, porušovanie ľudských práv a občianskych slobôd, korupcia a všade prítomné násilie nie sú znakmi trvalo prosperujúceho štátu.

Menia ju ľudia, ktorí nevidia inú možnosť ako vyjsť do ulíc a postaviť sa proti nezmyselnému režimu.

Vývoj v Madurovej Venezuele narazil na dno ekonomické, sociálne, ale aj morálne a ľudské.